frú forseti ég mæli fyrir nefndaráliti frá háttvirtri viðskiptanefnd þar sem lagt er til að frumvarp til breytinga á lögum sem er að finna á þingskjali sex hundruð og átta verði samþykkt óbreytt